Hvala lepa, spoštovana predsedujoča. Hvala za besedo. Spoštovani sekretar in vsi prisotni poslanci in poslanke! Iz te debate, iz teh razprav je razbrati, da se dobro zavedamo težave, o kateri se pogovarjamo, o problemu gasilcev. Mogoče na začetku samo to, kako dolgo smo mi pripravljeni čakati naše gasilce, ko gori? Kako dolgo pa morejo biti oni pripravljeni čakati na ureditev njihovih statusov? Torej gasilci so naša dodatna varnost. Neke vrste vzajemna pomoč in zavarovanje. Vsi računamo, da bodo tukaj, ko bo zagorelo. Potrebujemo jih, ko smo v nevarnosti sami, ko so v nevarnosti naši najdražji ali ko gre za naše zelo cenjeno premoženje, naše domove. Še več, gasilci so pripravljeni za zaščito nas in našega premoženja tvegati celo svoje zdravje in življenje. In za takšno solidarnost in požrtvovalnost se pač do njih ne moremo obnašati kot do petega kolesa na vozu. Petega kolesa na vozu. Kako dolgo nas bodo še čakali? Torej, naša država ima nekaj zelo dobre dediščine. Tudi ta solidarnost. Tudi veliko stvari je verjetno bilo dobrih v prejšnjem sistemu, ki smo jih lahko obdržali, pa jih danes več ni. Tega se vsi zavedamo. Ampak to njihovo solidarnost mi poskušamo danes nagrajevati tukaj z ureditvijo njihovega statusa. Torej naši popravki oziroma naše dopolnitve Zakona o gasilstvu izboljšujejo delovanje gasilskih društev ter zasledujejo cilj, kako olajšati to humano in požrtvovalno delo gasilk, gasilk in gasilcev. Prav tako verjamemo, da bodo ti ukrepi delodajalce spodbudili k zaposlovanju. Ker vsi vemo, da takrat, ko mora nekdo na hitro odleteti na požar in pusti delovno mesto prazno, seveda nobenemu delodajalcu to ni všeč. Tudi tam prihaja do problemov. Država bi torej operativnim gasilcem krila zavarovanje in še nekatere druge stvari, danes smo tukaj že slišali, nekaj dobrih stvari pa le je v tem našem predlogu, ki je bil enkrat že vložen. Že naša pretekla vlada je ves čas poudarjala, da se zavzema za izboljšanje stanja na področju gasilstva kot pomembne humanitarne dejavnosti. Bivši predsednik vlade se je rad pojavljal tudi na velikih gasilskih prireditvah. Na eni sva bila celo skupaj. To je bil kongres Gasilske zveze na Ptuju, štiri tisoč šeststo ljudi kot ena vojska. Res se počutiš ponosen in takrat so bile njegove besede, gospoda Cerarja, ste živ dokaz, kako mogočen je lahko človek, če ni sam. In sedaj imamo pa tudi, bom rekel, novega predsednika vlade, ki je tudi zelo ponosen na te svoje kolege, gasilce, in mogoče je glih pravi čas, da pač ta dva gospoda potegneta neke poteze, mogoče spodbudi stari predsednik zdaj novega: "Dajmo zdaj nekaj malo tukaj hitreje urediti, ne." Tako, da jaz verjamem, da smo danes na pravi poti in da gremo k akciji, k dejanjem, pustimo, ne vem, kakršnekoli zamere, pomagajmo ljudem, da bodo svojo dejavnost še naprej opravljali tako dobro, kot so jo do sedaj. Hvala.